Je dis cela avec beaucoup de respect, et aussi beaucoup de compréhension. Je fais écho à l'intervention d'Iratxe Garcia Pérez, de Dacian Cioloș et de Ska Keller aussi, de plusieurs d'entre vous beaucoup de compréhension à l'égard de tous ceux, beaucoup d'entre vous ici et à l'extérieur de cet hémicycle, qui auraient souhaité que le Royaume Uni reste dans l'Union. Mais j'exprime aussi du respect pour le choix britannique, depuis le début, et notre responsabilité, Mesdames et Messieurs les députés, notre mission, celle qui m'a été confiée, c'est précisément de respecter la volonté exprimée par une majorité de citoyens britanniques, et donc d'organiser le retrait ordonné dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt de l'économie, des deux côtés, et dans l'intérêt de l'avenir aussi, à travers un traité qui est désormais ici, que vous connaissez bien puisque nous l'avons en quelque sorte, co construit ensemble.

de manière respectueuse, de manière ambitieuse à une relation très forte et stratégique avec le Royaume Uni.

Le Royaume Uni restera, comme vous l'avez dit, un pays ami, un pays allié, un pays partenaire et nous devons traduire cette alliance, cette amitié, ce partenariat dans de nouveaux traités.

Et je veux rappeler que ce document, cette déclaration politique, est commune. Chaque mot compte, chaque mot a été agréé par nous et par Boris Johnson. Encore une fois, chaque mot compte. Qu'est ce qui peut limiter cette ambition, Mesdames et Messieurs les députés?

La première le temps, le temps dont nous avons besoin pour traduire cette ambition dans des traités ou dans des textes. La deuxième chose évidemment, les divergences qui peuvent apparaître entre nos intérêts et nos objectifs, en particulier la réponse qu'apportera le Royaume Uni, dans les semaines qui viennent, à une question. Le Royaume Uni quitte l'Union, nous respectons ce choix. Il ne quitte pas l'Europe, évidemment. Veut il s'éloigner, et dans quelle proportion, de notre modèle réglementaire? C'est cette question là qui est posée. C'est la réponse qui sera apportée par le Royaume Uni qui déterminera le niveau de notre ambition. À partir d'aujourd'hui, nous avons trois chantiers à mener ensemble. Le premier la conclusion du processus de ratification de l'accord de retrait. Le deuxième la mise en œuvre de l'accord lui même, dans toutes ses dimensions. Ce point n'est pas négligeable, à la fois pour les citoyens dont les droits écrits dans ce texte doivent être respectés, et aussi, je me permets de le rappeler, Madame la Présidente

Le troisième chantier, c'est celui de l'avenir, de la nouvelle négociation, dans un temps limité. Nous avons entendu le premier ministre britannique dire qu'il ne voudra pas demander de prolongation de la transition. Cette prolongation est possible, elle restera possible jusqu'au 30 juin, d'un commun accord, ce qui veut dire que chacun des deux partenaires, l'Union et le Royaume Uni peut dire oui, ou non, jusqu'au 30 juin. Ce temps est limité, il ne sera donc pas possible, si je continue à être très franc avec vous, dans ce temps limité, de tout faire, mais nous ferons tout notre possible. We can't do it all, but we will give it our all. Alors, naturellement, si nous voulons parvenir, au bout de la route, à une nouvelle relation dans toutes ses dimensions, il faudra prendre plus de temps et continuer au delà de la fin de la transition, fin 2020, à travailler avec les Britanniques et à négocier. Je veux prendre un dernier engagement sous l'autorité de la présidente von der Leyen et avec la confiance du président du Conseil européen, et la vôtre. Nous continuerons de travailler avec la même méthode la transparence, la franchise, le dialogue avec l'ensemble des commissaires concernés et avec les services de la Commission. Je voudrais juste dire un dernier mot

Évidemment, nous respectons et nous comprenons cette fierté mais, Monsieur le député Heaver, nous sommes tous ici fiers d'être patriotes, tous, et nous n'avons pas de leçon de patriotisme à recevoir de vous. La seule chose que je veux dire c'est que, à notre patriotisme, à notre fierté d'être patriotes, nous ajoutons ici une dimension supplémentaire, nous pensons que notre patriotisme est aujourd'hui, et sera demain dans le monde tel qu'il vient, plus solide, parce que nous y ajoutons l'union des Européens et l'action commune des Européens.